en nú upphaflega hljóðaði fyrirspurnin svo hyggst ráðherra beita öllum tiltækum ráðum til að viðhalda íslenska undanþáguákvæðinu við kýótó bókunarloftslagsráðstefnuna í kaupmannahöfn í lok árs nú hefur ríkisstjórnin ákveðið að gefa íslenska ákvæðið eftir og hyggst ekki sækja þar rétt íslands að viðhalda íslenska ákvæðinu samkvæmt fréttum sem bárust nú fyrir skömmu á þeim fimm árum sem kýótó bókunin gildir frá árinu tvö þúsund og átta til lok árs tvö þúsund og tólf var íslendingum leyft að auka losun um tíu prósent miðað við árið nítján hundruð níutíu var það sanngjörn og eðlileg krafa þar sem hér er notuð endurnýjanleg orka til hitunar og rafmagnsframleiðslu en ekki mengandi jarðefnaeldsneyti og síðast en ekki síst var þessi undanþága veitt vegna smæðar efnahagskerfisins hér á landi með því að ná þessu í gegn áttu íslendingar að undirrita ákvæði kýótó bókunarinnar og fullnægja skuldbindingum hennar sýndu samningsaðilar íslands mikið hugrekki dug og þor þegar þeir náðu þessu ákvæði í gegn á sínum tíma meira að segja núverandi hæstvirtum utanríkisráðherra fannst samningsstaðan svo vonlaus að hann talaði um að samningsaðilar mundu plægja kröfur íslendinga út af borðinu kunnugleg uppgjöf frú forseti við gildistöku laga númer sextíu og fimm frá tvö þúsund og sjö um losun gróðurhúsalofttegunda var komið á stýringu varðandi nýtingu losunarheimilda markmið laganna var að skapa skilyrði fyrir stjórnvöld til að standa við alþjóðlegar skuldbindingar um losun við útfærslu laganna voru afnotahafar valdir og réttmæti þeirra skilgreint og í leiðinni fengu fyrirtækin takmarkaða auðlind í hendur alheimsauðlind um stundarsakir í það minnsta og án þess að greiða endurgjald fyrir notkunina íslenska ákvæðið telur átta milljónir losunarheimilda og eru þær ekki framseljanlegar samkvæmt lögum en þar með er ekki sagt að það megi leigja þær til stóriðju mengunarreynsla okkar íslendinga á viðmiðunarárunum færðu okkar tvö komma fimm milljónir losunarheimilda þær mega ganga kaupum og sölum við úthlutun þessara heimilda hefur umsókn í þær verið miklu meiri en hægt er að ráðstafa stafar það af því að um takmarkaða auðlind er að ræða takmarkaða alheimsauðlind nú bregður svo við að þessi vinstri græna velferðarríkisstjórn eins og hæstvirtur fjármálaráðherra kýs sjálfur að kalla hana ætlar ekki að berjast fyrir loftslagsheimildum íslands á alþjóðavísu vinstri grænir líta á loftslagsheimild sem ávísun á álver þetta er þröngsýni og heimóttargangur því spyr ég hæstvirtur umhverfisráðherra hyggst hann skipta um skoðun í þessum málum og beita öllum tiltækum